Hvala lepa spoštovani predsednik vlade, spoštovani ministri, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Vem danes se mi to ponavljamo, eni tako, drugi drugače. Tudi jaz bom verjetno marsikaj povedal, kar je bilo že slišano, pa s čimer se opozicija ne strinja, ampak bom potem na koncu tudi argumentiral zakaj ponavljam. Torej, kot smo ugotovili, institut ustavne obtožbe zoper predsednika republike in vse ostale funkcionarje, kot je to našteto, se uporablja takrat, kadar se ugotavlja njihova odgovornost za najhujše oblike, ki pomenijo kršitve ustave in zakonov. Ali pa drugače, kršitve morajo doseči tak nivo pomembnosti oziroma resnosti, da je ustavna obtožba primeren odziv na te domnevne kršitve. Predlog ustavne obtožbe, ki ga danes obravnavamo, tem kriterijem nikakor ne zadostuje, zato govorimo o zlorabi, zlorabi tega instituta, ki pa vodi v njegovo razvrednotenje. Po štirih mesecih in pol, ko je državni zbor imenoval to vlado, pač ni mogoče resno utemeljiti ustavne obtožbe, zato jo Socialni demokrati razumemo kot napad na vlado, ki je v tem času storila marsikateri korak v pravo smer oziroma v dobrobit ljudi in še zlasti jo razumemo kot napad na kakovostno javno šolstvo. To je v samostojni Sloveniji že šesti poskus, pravzaprav, presoje ravnanja funkcionarja države pred ustavnim sodiščem, pa jih ne bom našteval, ker so jih pred mano vsi naslednji. Bi pa se morda skliceval oziroma zanimivo bi pa bilo prebrati mnenja najuglednejših pravnikov, ki so v preteklosti komentirali takšne predloge za ustavno obtožbo. Namreč, gre za neko rdečo nit, ali bolje, rumeno nit, ne, vse te ustavne obtožbe je podala stranka socialnih, Socialdemokratske stranke. doktor Ljubo Bacon je dejal, da gre za čisti politični cirkus, še zlasti zato, ker je predlagateljem naprej jasno, da ustavna obtožba ne more uspeti saj nima večine v parlamentu. Ta pravni institut je namenjen le najekstremnejšim primerom, če bi si denimo predsednik republike uzurpiral oblast, ali uporabil vojsko in policijo za preganjanje državljanov. Torej, bil je komentar na tisto ustavno odločbo, ki razodeva ne samo neznanje, ampak tudi nerazumevanje osebnih osnovnih principov prava, saj mora biti obtožena obtožba zoper predsednika jasna, konkretna in osebna. Tudi France Bučar, soavtor slovenske ustave, je bil prepričan, da je cilj predlagateljev tak, da ne uspeti z ustavno tožbo, ampak v parlamenti v parlamentu doseči razpravo in narediti cirkus. To pa je zloraba inštituta ustavne obtožbe. Zanimivo, tudi doktor Peter Gregorčič, pobudnik presoje, je oddaji Odkrito na Tevetri osmega januarja letošnjega leta povedal, da sam ne bi tako ravnal, torej ne bi vlagal ustavno obtožbo, ker meni, da ni nobenega političnega niti pravnega argumenta. Pri ustavni obtožbi pravi, velja načelo kazenskega prava, kjer je treba dokazati osebno odgovornost, in dvomi, da ta obstaja. Vprašanje je tudi zakaj zoper predsednika vlade predlagate ustavno obtožbo le zaradi neizvršitve ene same ustavne odločbe? Kdo pa je že odgovoren za tisto, ki je občini Grosuplje nalagala, da spremeni statut, v katerem bi opredelila, da eno mesto pripada, svetnika pripada romski skupnosti? Petnajst let, spoštovani. Petnajst let se ni nič storilo. A ker je občinskem svetu občine Grosuplje ima večino stranka SDS to ni bil problem. Danes pa člani iste politične opcije v svoji brezgrešnosti z lahkoto mečejo kamen na grešnika. Ustavna obtožba pravzaprav grozi zaradi tega, ker v decembru dva osemnajst vlada pa tudi državni zbor nista potrdila SDS-ovega predloga novele Zakona organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, in pravzaprav je to tudi pravi razlog. Že v prej omenjeni oddaji Odkrito je bilo opozorjeno na to, da pravila igre za obe šoli, tako na zasebno, kot za javno, niso enaki. In če natančno se pogleda zakon, se najde petnajst velikih razlik, ali pa ugodnosti, ki jih imajo zasebne šole, v primerjavi z javno. Ena je ta, da mora javna šola skozi devet let izvesti osemnajst obveznih predmetov, medtem ko zakon zahteva za zasebno šolo le devet obveznih predmetov. Prav tako na zasebni tožbi ni potrebno upoštevati šolskega koledarja, zanjo ne velja pravilnik o preverjanju ocenjevanju znanja, za zasebno šolo je pa že naprej določeno, da je predmet, tuji jezik samo angleščina, dočim javna šola mora imeti nabor štirih tujih jezikov. Zasebna šola tudi ne potrebuje vzgojnega načrta in pravil šolskega reda, in kar je najbolj pomembno: zasebna šola ne sme izbirati kateremu otroku bo omogočila sme izbirati, kateremu otroku bo omogočila izobraževanja in kateremu ne. In to je razlika. Nenazadnje, predlog ustavne odlobče je odločbe je pripravljen površno in s pomanjkljivostmi in napakami, na kar opozarja tudi mnenje zakonodajno-pravne službe, in če so že že znani najuglednejši, če so že znani najuglednejši naši pravni strokovnaki navajali, da je cilj predlagateljev v prejšnjih primerih ni uspeti z ustavno, uspeti z ustavno odločbo, obtožbo, ampak doseči razpravo in narediti cirkus ter da gre zaradi tega za zlorabo instituta ustavne obtožbe, bo to pravzaprav tudi v tem primeru lahko držalo. Vse navedeno jasno kaže, da namen SDS ni izvršitev odločbe ustavnega sodišča, temveč gre za pretkan politični boj na plečih otrok in njihovih staršev. Zdaj, opozicija se že ves čas nekako razburja, ko koalicija govori, da gre ali da da gre za zlorabo instituta ustavne obtožbe. kot protiargument navajate, da pa naj gre zadeva na ustavno sodišče, pa se bo tam ugotovilo, ali je institut zlorabljen ali ni zlorabljen. Veste, imate še eno možnost, ne, na katero pa niste izkoristili, sicer se to napisali v predlog obtožbe predsednika vlade in sicer na strani šest, tretji odstavek, torej da ima ravnanje predsednika vlade znake kaznivega dejanja, nevestnega ravnanja v službi po dvesto sedeminpetdesetem členu kazenskega zakonika. Torej, če menite, da je predsednik vlade storil neko kaznivo dejanje, bi lahko namesto te ustavne obtožbe, podali kazensko ovadbo na sodišče, zaradi očitanega mu kaznivega dejanja, ampak to ne boste storili iz dveh razlogov oziroma treh. Eden je takšen, da ni medijske pozornosti, in če gre za redno obravnavo na sodišču, pač je to redna obravnava. Drugi je ta, da ob navajanju nekih dejstev, za katera se naklepoma navedejo, da da ne držijo oziroma da niso resnična, gre lahko tudi za kaznivo dejanje krive ovadbe in se zadeva potem obrne proti tistemu, ki je naznanitelj, in pa tukaj je še tretji najbolj pomemben razlog. Iz iz te utemeljitve, kako ste strokovno spisali vaš predlog ustavne obtožbe, se vidi že v pravni kvalifikaciji prej navedenega kaznivega dejanja, spoštovani. Na vašem mestu bi še enkrat preveril pravno kvalifikacijo očitanega mu očitanega, mu kaznivega dejanja in tudi člen, katerega navajate. Ampak lahko vam pa olajšam. Kaznivega dejanja, nevestnega ravnanja službi po dvesto sedeminpetdesetem členu ni, je pa kaznivo dejanje nevestno delo v službi po dvesto oseminpetdesetem členu kazenskega zakonika. dvesto sedeminpetdeseti člen pa govori o zlorabi uradnega položaja ali uradnih pravic. Ampak to je pravzaprav za vas eno, in spoštovani, zato gre za zlorabo instituta in in to zato, ker se niti toliko niste pripravili, da bi uporabili pravo in danes, spoštovani, brezgrešni metalci kamenja, ste neutemeljeno povzročili interveniranje devetdesetih poslancev in ostale ekipe, kot tudi vseh prisotnih in zato bi mnogi rekli, da s to razpravo jemljete bogu čas, ljudem pa denar. Hvala.